Govorila bi o filmu, ki mi je bil všeč. To je film o Lassieju. Ta film me spominja na lepo preteklost. Zelo všeč mi je res bil film o psu Lassieju, ker jih imam rada. To je škotski ovčar. Videla sem, da so psi zelo brihtni. Imajo radi otroke in odrasle. Zgodba o škotskem ovčarju je bila zelo čustvena in se me je dotaknila in na koncu utrnila se mi je tudi solza. V tem filmu opisuje dve družini, eno revno in eno bogato. V revni družini živi fantek, ki je bil tudi lastnik tega škotskega ovčarja po imenu Lassie. Ta fantek in škotski ovčar Lassie sta bila neločljiva in sta se zelo razumela. Lassie je vodljiv, spremlja ga na vsakem koraku in ga po pouku tudi zvesto čaka pred šolo. Družina je bila revna, preživlja komaj sebe, kaj šele psa. Nekega dne so se pa odločili, da bodo psa prodali eni bogati družini. V tej družini je pa živela ena punčka. Dedek ji je kupil tega Lassieja, škotskega ovčarja. Slovo je bilo zelo žalostno, na eni strani je fantek jokal, na drugi strani pa se je punčka iz bogate družine psa zelo razveselila. Lassie tam ni bila srečna. Večkrat je skušala pobegniti, nekega dne si je pa izkopala celo rov pod ograjo, ker ji je enkrat le uspelo pobegniti. Prehodila je tisoče in tisoče kilometrov, da bi našla pot k dečku. Vsa shujšana, mokra, utrujena, umazana je nekega dne fantka pričakala pred šolo. Veselje je bilo veliko. Veselili so se tudi sošolci in sošolke. Ko je gospodar videl, kakšno pot je škotski ovčar Lassie prehodila, je na željo njene vnukinje Lassie pustil pri revnem dečku. Družina ni imela veliko denarja, revni so bili, imela pa je ljubezen, veselje in medsebojno razumevanje. Zaradi izkušenj s škotskimi ovčarji mi je ta film bil zelo pri srcu. Mi doma v naši hiši smo v tekom štirideset let imeli tudi štiri škotske ovčarje. Enega škotskega ovčarja, zadnjega, še imamo sedaj. In ga imamo zelo radi, ker je zelo prikupen, zelo dober in prijeten, psiček. To je dežela, ki mi je bila zelo všeč, ko sem jo obiskala, je bila Dolenjska. To je Občina Šentjernej, vas Dol Maharovec. Iz te vasi se vidi prekrasen pogled na Gorjance, to so gozdovi, na eni strani, na drugi strani pa veliki vinogradi. Nad vasjo je mali hribček, kjer je pokopališče. Ob hiši je travnik, kjer teče potok, čez njega je postavljena brv, da se vidi vse naokoli. Na tej brvi, kdaj grem na Dolenjsko, se vedno usedem, premišljujem in si ogledujem Gorjance in vinograde in vse naokoli, kar je zeleno. V sami vasi je nekaj kmečkih hiš z gospodarskimi, gospodarskim poslopjem. Vsi odrasli v tej vasi se bavijo izključno s kmetijstvom, da preživijo sebe in živino. Tam, redkokateri hodi v službo, skoraj nobeden. Vsaka kmetija pa ima nekaj travnikov, nekaj njivi, gozdov in vinogradov. Gojijo raznovrstne živali, to so konje, krave, prašiče, kokoši, zajce, koze in tako dalje. Na začetku te vasi je zgrajena kapelica, ki naznanja prihod v to lepo vas dolenjsko, Dolnji Maharovec, ki se ga rada spominjam in se ga bom do konca mojih dni. Všeč mi je tam zato, ker sem tam od treh tednov do štirih let odraščala pri babici. To je bila domačija moje mame. Ko so dojili krave, da so dobili mleko, sem vedno imela lonček in sem čakala, da so podojili, in sem tisto toplo mleko vedno pila. Kar je bilo takrat v navadi. In to mi je tudi ostalo v večnem spominu. Jed, ki mi je zelo všeč, je dunajski zrezek. Za ta zrezek uporabljam lahko ali piščančje meso, piščančji file, telečje meso ali svinjsko meso, zraven moram še imeti jajčke, drobno mlete drobtine, gladko moko, maslo, po možnosti rastlinsko olje, sol, rezine limone, malo peteršilja za okus. Kot prilogo pa dodam ali pomfri ali kuhan krompir, posut s sesekljanim peteršiljem, ali poljubno solato. Za pripravo pa potrebujemo: meso narežemo na zrezke, približna debelina štiri milimetre, ga potolčemo, solimo na obeh straneh. Jajčka narahlo stepemo. Zrezke nato povaljamo v omaki, v moki, stepenih jajčkih in še v drobtinah. V ponvi zagrejemo olje, mogoče dodamo še malo masla. Maščoba mora biti vroča in zrezek zlato ocvrimo na obeh straneh. Postrežemo s peteršiljem in rezinami limone. Dober tek. To jed jem vsaj enkrat na teden, ker mi je ljuba. Zelo rada jo pripravim to jed tudi za družino oziroma, vnuke, za kateri pridejo, slučajno na obisk. Te hrane se zelo razveselijo in me tudi včasih pohvalijo, da je dobra.